L'ordre public iranien n'a été maintenu qu'au prix d'une réponse particulièrement autoritaire de l'État, un État dont nous espérons des évolutions la fin de la peine de mort pour apostasie de l'Islam et la clarification du rôle des gardiens de la révolution, par exemple.

Le Service pour l'action extérieure européen et la diplomatie française sont eux mêmes très gênés par le rôle qui leur a été imposé lors des accords dits de Vienne pour aboutir au retrait unilatéral des États Unis. L'origine et la rédaction de cette résolution expriment une limpide volonté de continuer à exercer deux formes de pression contre l'Iran la mise au ban de la communauté internationale et la poursuite des sanctions. Or, cette stratégie n'est pas efficace, car la société iranienne est particulièrement nationaliste. Elle ne supporte pas les campagnes étrangères grossières qui visent à forcer les évolutions sociales du pays.